virðulegi forseti ég sé ekki muninn á þessum verkefnum þó að annað njóti velvilja gatts en hitt flokkist ekki þar undir ég sé ekki að það sé nægjanlegt til að draga okkar fulltrúa út úr írak mér finnst nokkuð svona hrokafullt virðulegi forseti að segja að hér megi alltaf reiða sig á það að framsóknarflokkurinn taki ranga afstöðu ég vil minna hæstvirtan utanríkisráðherra á að formaður sjálfstæðisflokksins geir haarde hæstvirtur forsætisráðherra er sammála framsóknarflokknum í þessu og það má þá væntanlega reiða sig á að sjálfstæðisflokkurinn taki alltaf ranga afstöðu fyrst hægt er að segja þetta um framsóknarflokkinn hér ég tel að þessi ákvörðun hafi verið þess eðlis að hún grafi undan framboði okkar til öryggisráðsins og hún hafi verið alröng og ég vil líka virðulegi forseti fá að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra varðandi ummæli sem hæstvirtur ráðherra lét falla í d v og ég ætla að fá að vitna beint í texta virðulegi forseti í lok setningar segir hæstvirtur utanríkisráðherra ríkisstjórnarsáttmálanum að við hörmum þennan stríðsrekstur og teljumst ekki aðilar að honum lengur við stöndum heils hugar bak við uppbyggingu lýðræðislegs samfélags en ekki með þátttöku í stríðsrekstri þetta eru sem sagt ummæli sem hæstvirtur utanríkisráðherra lætur falla í d v í lok september til að réttlæta þessa ákvörðun að draga þennan eina fulltrúa sem við vorum með í nato verkefni og sem írakar höfðu beðið um til að reyna að koma sér á fæturnar eftir stríðsástandið sem þar hafði verið og ég vil bara fá að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra er þetta rétt eftir haft sagði hæstvirtur utanríkisráðherra virkilega við fjölmiðla að þetta væri stríðsrekstur þetta verkefni